Egy rövid kérdésem lenne. Mit gondol a különböző közlekedési ágazatokról, hogy az utasjogokat különbözően kezelik. A kérdésem az, hogy milyen elképzelése van a Biztos úrnak vagy a Bizottságnak arra nézve, hogy a későbbiekben a különböző közlekedési ágazatokban utazók jogait egységesen kezeljék és ezt egységesen ellenőrizzék?